met de huidige nationale reglementering, maar wel met de huidige praktijk. En gelukkig maar is die in vele situaties gunstiger dan de minimale veiligheidsregels, omdat men in de vorm van collectieve arbeidsovereenkomsten of via andere afspraken gunstigere vlieg en rustregelingen heeft verkregen.

Ik ga niet ingaan op de vele voorbeelden die we zouden kunnen geven, maar de non regressieclausule is een belangrijk punt. Het feit dat verduidelijkt wordt dat 18 uur echt wel de limiet is, is belangrijk, dat bij de nachtvluchten de fatigue risk management georganiseerd zal worden.